Wykorzystywanie tragedii wojennych do propagowania prenatalnego dzieciobójstwa to akt kompletnego cynizmu, szczególnie w sytuacji, w której wprowadziliśmy zakaz stosowania kary śmierci dla sprawców gwałtów na wojnie, nawet gwałtów kończących się morderstwem. To podejście dokumentuje kompletną chorobę naszej cywilizacji mnożenie praw ochraniających zło i systematyczny demontaż ochrony dóbr, za które odpowiada każde cywilizowane państwo. Tylko powrót do etyki Dekalogu i Ewangelii, tylko wysłuchanie się w głęboki wewnętrzny głos naszej cywilizacji może ją uratować.